frú forseti ég beini tveimur fyrirspurnum til hæstvirts samgönguráðherra vegna skoðunar bíla og fjölda óskoðaðra bíla sem eru á götunum hér á landi í fyrri fyrirspurninni sem er á þingskjali númer hundrað tuttugu og fjögur er beint sjónum að eftirliti með því að ökutæki séu færð til skoðunar en slíkt er á ábyrgð eiganda og forsjármanns ökutækis nú eru á skrá tæplega þrjú hundruð þúsund bílar á landinu og almenna reglan er sú að það á að skoða þessa bíla árlega undantekningin eru nýir fólksbílar sem fyrst eru skoðaðir þriggja ára aftur fimm ára en síðan árlega eftir það skoðun bifreiða hefur það eitt markmið að tryggja umferðaröryggi og því er mikilvægt að þessi skoðun sé reglubundin og nákvæm að hún sé án undantekninga og það sé tryggt að hún fari fram með sama hætti hvar sem er á landinu og hver svo sem annast skoðunina á undanförnum árum hefur oft verið á það bent hversu mikill fjöldi óskoðaðra bíla er á götunum og þessum fyrirspurnum mínum er öðrum þræði ætlað að vekja athygli hæstvirtur samgönguráðherra og þingheims á þeirri hættu sem af því stafar en margir telja að eftirfylgni og ábyrgð sé

þann veg að í stað sekta skyldi lögreglan nú innheimta gjald af ökutækjum sem ekki eru færð til skoðunar

og það sem meira er að afklippingum á númeraplötum hefur fækkað að mati þeirra sem gerst þekkja það er sem sagt lítil áhætta því samfara að sleppa því að láta skoða bíla og fjárhagslega er beinlínis hvatt til þess

ég vil nefna og hefur áhrif á varðar gæði bifreiðaskoðunar en á árinu nítján hundruð níutíu og sjö varð bifreiðaskoðun íslands einkavædd en flestum munu sammála um það að gæðum í skoðun hafi á þessu tíu ára tímabili farið aftur og menn spyrja sig hvort samkeppni eigi við í öryggiseftirliti eins og hér um ræðir ég vil því spyrja hæstvirtan samgönguráðherra hvernig háttað er boðum og eftirliti með því að ökutæki séu færð til skoðunar hvernig háttað er eftirliti með þeim bifreiðum sem ekki eru færðar til skoðunar hvort eigendur séu sektaðir sjálfkrafa ef þeir ekki færa bifreiða til skoðunar og loks hvort ráðherrar telja þörf á átaki til að taka skoðuð og ótryggð ökutæki úr umferð